Voorzitter, het verdelings en beleidskader van meer dan 320 miljard euro ligt hier ter tafel.

We betalen ons blauw en de centen verdwijnen in de grote herverdelingsmachine van de EU. De Commissie komt met niets zinnigs en haar beleidsonzin bevat altijd dezelfde ambtenarenprietpraat.

De Commissie beweert zelfs dat een van de grootste successen van de EU is dat de levensstandaard van álle burgers is verhoogd. De Commissie zou zich moeten schamen over zo'n uitspraak. Wil zij dat maar eens gaan uitleggen aan de vele duizenden chauffeurs of bouwvakkers in Nederland die dankzij de EU werkloos thuis zitten, of aan de failliete schilders en timmerlieden die dankzij de EU hun werk en hun omzet zagen verdwijnen? De PVV roept op om het structuurfondsenbeleid op te heffen en het geld terug te geven aan de bijdragende landen.